Hvala za besedo. No, tudi jaz moram reči, da sem prisluhnila kolegu Zorčiču, ko je govoril o tem, kako se hiše lahko podrejo, nekaj v tem smislu, ampak sem se spraševala, a je možno, da se hiša podre, če nima fasade? Potem je pa res slabo grajena, če se zaradi tega, lahko podre. No, danes smo slišali veliko življenjskih zgodb, in, ko to slišimo, kaj se ljudem dogaja zaradi takega neživljenjskega zakona, nas ne bi smelo več zanimati, kdo je to predlagal, ampak kaj je predlagal in zakaj je to predlagal. Poročilo OECD-ja iz novembra pravi, da je Slovenija na drugem mestu, glede na to, kdaj se mladi odselijo od doma. Vsi vemo, da je to problem, ker pač nimajo služb, nimajo stanovanj, stanovanja so draga, vemo, da v Ljubljani gredo cene v nebo pa še tudi kje drugje in enostavno nizke plače, nimajo dovolj denarja. In če že imajo neko stanovanje, ga čim prej prodajo in, kupijo hišo, ali zgradijo hišo, v katero se bodo čim prej vselili. In zato, da lahko živijo v hiši, fasada ni pogoj oziroma najpomembnejša pa tudi jaz rada pogledam lepo hišo z lepo fasado pa vem, da je bolj topla, če ima fasado, saj to vsi vemo. In verjetno bi si tudi vsak želel, da bi kupil hišo na ključ, s fasado, z urejenim vrtom, s travico in se vselil. Pa vemo, da pač živimo v razmerah in mnogi tega, ali pa večina ljudi, pa tega denarja nima. Želijo pa čim prej stanovati v svoji hiši, da ne bo treba plačevati stanarine, odplačevati še kredita in tako naprej. Glejte. Namesto stanarine odplačujejo potem kredit. To so takšne življenjske stvari, ki bi jih morali razumeti, in poslanci nismo v službi vlade, ampak smo v službi ljudi. In če je to prva obravnava, mislim, da imamo vso možnost, da sprejmemo zakon prvem branju, ga dopolnimo z vsemi tistimi stvarmi, za katere mislimo, da bi jih bilo treba dopolniti in dejansko nekaj konkretnega naredimo za ljudi. No, prej, ko sem navajala poročilo OECD-ja, kar šestinsedemdeset cela štiri odstotka mladih med petnajstim in devetindvajsetim letom še živi doma, samo Italija ima višji odstotek, ima preko osemdeset odstotkov. Kanada in skandinavske države pa med trideset in štirideset odstotkov mladih v tej starosti še živi doma. Glavni razlog pa je seveda ta, ker si ne morejo privoščiti stanovanja, svoje hiše in tako naprej. In tukaj, če mi zavlačujemo s tem, da se lahko vselijo v hišo, ki so jo verjetno težko zgradili, potem pač delamo slabo za ljudi oziroma jih ne slišimo. Jih ne slišimo v njihovih problemih. Pa morda še nekaj o birokraciji, o kateri smo danes že veliko govorili. Ko smo na začetku zasedanja govorili o zakonu o sistemu plavč plač v javnem sektorju, ka kje je bil glavni prihranek vlade? Da smo ukinili delovno uspešnost oziroma zamrznili, ne. In potem imamo birokrate - eni so bolj pridni, eni manj, eni bolj delajo, drugi manj delajo - pa zakaj bi se pa trudili, če smo pa vsi enako plačani. Jaz mislim, da je to napaka. Morda se je ta institut zlorabljal pa se te delovne uspešnosti niso prav delile, ampak mislim, da bi bile nujne in potrebne. In je prav, da tisti, ki delajo dobro, učinkovito, ki prevzemajo odgovornost, so dobro plačani. In tisti, ki hodijo le v službo, naj bodo tudi temu primerno plačani. Potem pa bomo imeli tudi hitreje izdana dovoljenja in razna soglasja in tako naprej. Tako da, se mi zdi smiselno, da v pri tem zakonu ne gledamo na to, kdo ga je predlagal, ampak kakšen je namen tega zakona, vzrok, predvsem pa, da bomo s tem pomagali ljudem.